Commissie, al in maart 2010 wist het verantwoordelijk bedrijf dat het producten verkocht met gevaarlijk hoge dioxineconcentraties. Hoe kan het dat dat bij geen enkele overheidscontrole is gebleken, zodat er toen al maatregelen hadden kunnen worden genomen? Zijn de huidige mechanismen voor controle op onze voedselveiligheid eigenlijk wel voldoende?

Regels zijn er genoeg, maar de controle op voedselveiligheid moet beter en frequenter worden uitgevoerd en bovendien moeten de uitkomsten van deze controles openbaar worden.

Bovendien roep ik de Commissie op om de gedupeerde boeren die zonder het te weten hun eigen vee vergiftigden, te steunen bij schadeclaims tegen de verantwoordelijke bedrijven.